Doamnă președintă, ne am reunit în această dezbatere tocmai pentru că Președintele Putin este nemulțumit de activitatea noastră. Anul trecut, printr o rezoluție, am condamnat înțelegerea dintre cei doi tirani, Hitler și Stalin, înțelegere care a culminat cu anexarea Țărilor Baltice, ocuparea Poloniei și, bineînțeles, a țării mele, România. Prin această înțelegere secretă, țara mea și a pierdut teritorii care niciodată nu au mai fost înapoiate. Nu vorbesc acest lucru din manuale. Eu sunt unul dintre cei care s au născut într un teritoriu anexat de URSS și astăzi, românii din Basarabia sunt supuși acestui sistem de propagandă pe care Putin îl apără. Am spus o tot timpul către politicienii ruși, către cei de la Moscova această propagandă trebuie să înceteze.